Hvala lepa za besedo, predsedujoči! danes smo bili poslanci koalicije nekajkrat izzvani, da se ne oglašamo in se je insinuiralo na to, da tega ne počnemo, ker se verjetno strinjamo. bom povedala, zakaj se oglašamo manj. Namreč, pretežni del novembrske in decembrske seje se ukvarjamo s predlogi zakonov, ki jih vlaga opozicija, in so pravzaprav samo reciklaža. bili so že vlagani v nekaterih preteklih mandatih in so bili tudi iz utemeljenih razlogov zavrnjeni, tako da ta konkretni zakon, o katerem se ta trenutek pogovarjamo, je s tega vidika pravzaprav dobrodošla osvežitev, ker je nov, ampak bomo že pri naslednji točki dnevnega reda videli, da se bomo ponovno vrnili v že znani cikel. danes smo se parlamentarke popoldan srečale z nekaj izjemnimi ženskami iz gospodarstva in smo se z njimi pogovarjale o položaju žensk v družbi in ostalih težavah, s katerimi se sodobne ženske srečujemo. seveda govorimo o izobraženih, uspešnih ženskah, ki zelo veliko potujejo, spoznavajo druge uspešne ženske in so tudi mame. In po uri in pol pogovora smo pravzaprav prišli do enega skupnega spoznanja in to je, da je Slovenija, da Slovenija ženskam mamam ponuja ene izmed najboljših možnosti za kariero. Zakaj? Njihov odgovor je bil takšen, ker imamo odlično mrežo vrtcev, ker imamo dolgo in velikodušno porodniško, ker vrtci in šolska varstva so na voljo do poznih popoldanskih ur in so v primerjavi z državami Evropske unije zelo poceni. gospa, ki je iz Lans kluba je navedla primere, ona je iz Primorske, navedla primere kolegic Italijank, ki skoraj vse po vrsti opravljajo polovični delovni čas zaradi tega, ker so vrtci tako izjemno dragi ali je pa zelo težko otroke v vrtce vpisati, in se morajo potem posluževati raznih varušk in ostalih alternativ, ki so tako zelo drage, da si enostavno ne morejo privoščiti, kariere. Ni pa nihče danes opozoril na eno zanimivost, ki jo pravzaprav jo poznamo že od leta tisoč sedemsto osemindevetdeset in to je demografsko- ekonomski paradoks. govori o tem, da so prihodki in rodnost v obratno sorazmernem, obratno sorazmerni korelaciji. Večja, ko je stopnja izobrazbe, večji, ko je BDP na prebivalca, nižja je rodnost, in to ni nekaj, kar smo, izumili v Sloveniji, ampak se s tem srečujejo popolnoma vse ekonomsko razvite države. In kaj se zgodi v času recesije? Obratno, rodnost se dvigne in to se nam je dogajalo tudi v Sloveniji v preteklih letih, tako da, se pravzaprav niti ne bi hvalila s tem, v času čigave vlade se je rodnost zviševala, ker v luči demografsko-ekonomskega paradoksa pravzaprav to ni ravno pohvalno, ker je najverjetneje posledica zmanjšanja in slabšanja gmotnega položaja. slišali smo pa tudi neko zelo, po mojem mnenju neokusno možnost, in sicer ste govorili o izbiri med slovenskimi otroci in migrantskimi otroci, in ne vem, ob takšnem strahu pred migrantskimi otroci in proti, in ob tako, grozovitem strahu in skrbi za rodnost, vas kar vprašam naravnost, kdo izmed vas ima več kot dva otroka. Kar tri plus ja premalo, ne. Nekateri nimajo pa niti enega. samo v tem primeru bi te pripombe bile v mojih očeh na mestu. Tako bom rekla, vedno smo lahko boljši, ampak s takšnimi ukrepi, ki jih, o katerih smo se pogovarjali danes, pa, zagotovo rodnosti ne bomo zvišali, ker se s to težavo ukvarjajo tudi dosti bogatejše in dosti bolj razvite države od nas in je še niso razrešile, razen z migracijami. Hvala lepa.